Ich spreche in Vertretung meines Kollegen Enciu. Wir stehen nach wie vor unter dem Eindruck der Ereignisse von Lampedusa, die uns die unerträgliche Situation an unseren Außengrenzen vor Augen geführt hat. Wir müssen anerkennen Gemeinsame Grenzen bedeuten auch gemeinsame Verantwortung für die Menschen, die ihr Leben riskieren, um unsere Küsten zu erreichen. Eurosur schafft einen Rahmen für Informationsaustausch und Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und Frontex, um neue Situationen schneller zu erkennen und Handlungsmöglichkeiten an den Außengrenzen zu verbessern.

Der Text verpflichtet aber auch zum Schutz des Lebens von Flüchtlingen, insbesondere auf See. Für mich bedeutet dies auch sicheren Zugang zu Europa, denn erst hier kann in einem geordneten Verfahren der Status dieser Menschen geklärt werden. Das Parlament hat hartnäckig dafür gekämpft, dass Eurosur zum Schutz von Migranten beiträgt. Die explizite Forderung, dass dieses System die Grundrechte achtet und das Prinzip der Nichtzurückweisung einhält, unterstreicht unsere Position. Erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung Das Bossi Fini Gesetz widerspricht in eklatanter Weise unserem Anspruch der Achtung der Menschenrechte, und es sollte für alle Institutionen klar sein, hier ein deutliches Zeichen zu setzen und die Abschaffung dieses Gesetzes einzufordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen!

In unserer realen Welt gibt es Staaten und Staatenverbünde, zwischen denen aus vielerlei Gründen Grenzen bestehen. Diese Grenzen zu sichern und zugleich das Leben von Flüchtlingen zu schützen, das war das Ziel für unsere Verhandlungen, das war das Ziel, für das wir als Sozialdemokraten uns eingesetzt haben und auf das wir uns in den Verhandlungen verständigt haben. Ich hoffe, dass wir hier eine breite Zustimmung erfahren!